e di rinviare il fascicolo alla commissione TRAN, con l'incarico di procedere al lavoro preparatorio necessario per consentire all'Aula un voto efficiente, consapevole e chiaro. Si tratta di una decisione che ho preso tenendo conto di tutte le diverse esigenze, tra le quali quella di evitare un uso improprio degli emendamenti, ma anche quella di assicurare un voto chiaro ed esplicito sui punti chiave. Ho così deciso, anche per rispetto per i membri di quest'Assemblea, che io credo non possano essere obbligati a lunghe ore di voto su emendamenti che non hanno avuto modo di esaminare e sui quali, se devo giudicare dalla maggioranza registrata lunedì, il margine di errore e l'alea sarebbero molto elevati. In applicazione dell'articolo 206, paragrafo 1, del regolamento, chiedo quindi alla commissione TRAN di riunirsi di urgenza, per esempio lunedì, martedì e mercoledì mattina, e di sottoporre all'Aula il frutto del suo lavoro in tempo utile perché si possa votare nel corso della prossima sessione di aprile I della prossima settimana, a Bruxelles. Come previsto dall'articolo 175 del regolamento, gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate, che in questa fase non ricevono il voto favorevole di almeno un terzo dei deputati che compongono la commissione, non saranno posti in votazione in Aula. Inoltre, non si potranno presentare ulteriori emendamenti o richieste di votazioni distinte o per parti separate. Sono fiducioso che la commissione TRAN sarà all'altezza del compito a lei assegnato. Informo anche l'Aula del fatto che, alla luce della mia decisione di rinviare il punto alla commissione TRAN per risolvere il problema degli emendamenti, la richiesta formulata da una soglia bassa di deputati, in base all'articolo 187, è diventata obsoleta.